Na sliki je ženska tridesetih let in ima blond lase. na obrazu ima ličilo, okoli še posebej okoli oči, ima tanke obrvi, malo bolj čokat nos. ustnice so, srednje velikosti, in ima tudi izoblikovano čeljust. Na sliki je ženska med dvajsetim in tridesetim letom, ima rjave lase, rjave oči, rjave obrvi. Je nasmejana, na glavi ima tudi, slušalke, lase izgleda, da ima spete skupaj, in na sliki lahko tudi vidimo roke, s katerimi drži, slušalke, ima, bele ravne zobe in, ustnice so, manjše velikosti. Na sliki je starejši moški, ki ima dolge lase, ki so sive barve, ima svetlejše obrvi. modre oči, ima, rahel nasmeh na obrazu, koža je pa, vsaj na sliki je bolj oranžna. Na sliki je mlajša ženska, ima rjave oči, rjave obrvi, rjave lase z blond prameni, ima, večje ustnice, ozek nos, potem je tudi ima tudi ličila na svojem obrazu. Na sliki je mlajši moški, ki ima dolge rjave lase, ki prekrivajo njegove no, delno prekrivajo njegove oči in obrvi, vendar se lahko vidi, da so obrvi rjave, ima modre oči, podočnjake, debelejši nos, velike ustnice in tudi podbradek. Na sliki je moški srednjih let. Ima kratke rjave lase, ušesa imajo posebno obliko, ima košate obrvi, modre oči, daljši nos, ustnice so manjše ima in ima tudi brado, ki je rjave barve. Na sliki je moški srednjih let, ki ima dolge rjave ali črne lase, lase. Ima, tanke obrvi, ki so rjave barve, ima rjave oči, nos je, krajši in debelejši, ima tudi brke, ustnice so srednje velikosti in ima tudi na obrazu znamenje. Na sliki je ženska srednjih let, ki ima dolge črne lase, izoblikovane obrvi in je tudi naličena. Ima svetlo rjave oči, nos je, nos je, manjši in bolj, čokat. ustnice so srednje velikosti, ima pa tudi, uhane. Na sliki je moški srednjih let, ki ima na glavi kapo, tako da se ne vidi las. Ima črne, obrvi, ki so bolj košate, ima manjše oči, rjave barve. nos je tudi manjši, nima nobene brade. je svetlejše obrvi in ima tudi manjše ustnice. na sliki je mlajša ženska, ki ima dolge rjave lase. Ima tudi temno rjave obrvi, je naličena, ima manjši nos, na, oči, se mi zdi, da so svetlo rjave barve. ima tudi veliko razmaka med očema. ima manjše ustnice, špičasto brado in, tudi malo večje zobe.